Mette in luce le caratteristiche ancora preoccupanti del mercato del lavoro europeo, ma nello stesso tempo conferma con forza l'obiettivo del 75 come tasso di occupazione in media. Non si capisce come mai si mettano in discussione misure innovative fondamentali, come lo schema integrativo di battaglia alla disoccupazione per molti cittadini europei, che tra l'altro Ursula von der Leyen ha già inserito nei suoi primi cento giorni.

Invece abbiamo bisogno di più Europa, di un'Europa del lavoro, di un'Europa sociale. Abbiamo bisogno che si torni a quella strategia di Amsterdam, la strategia europea per l'occupazione del 1997, perché l'Europa non può essere solo economica, ma deve essere un'Europa del lavoro e sociale.